Une bonne dizaine ont déjà été approuvés, comme cette semaine encore, grâce à vous, la régulation des ventes à découvert et, dans quelques jours, ce secteur majeur des produits dérivés.

L'autre jour, sur les fonds de pension, j'ai fait une grande conférence à laquelle ont participé plusieurs centaines de personnes.

On peut toujours faire plus. Mais je veux simplement dire que nous sommes extrêmement attentifs et je vous ai dit moi même ma préoccupation quant à l'impact de toutes ces mesures sur la croissance. Néanmoins, je pense globalement que si nous travaillons bien ensemble, nous allons bâtir des bases saines et solides pour les services financiers européens et que cela sera un avantage compétitif. Ce qui a cassé la croissance, depuis quatre ans, c'est l'absence de règles, l'absence de transparence, l'absence de responsabilités dans beaucoup d'entreprises du secteur financier. Nous sommes en train de rétablir ces règles et je vous confirme que je fais très attention à l'impact de ces mesures sur la croissance.